Ce soutien est vraiment essentiel pour mettre en œuvre sans délai, de manière urgente, ce plan pour l'innovation, à la fois pour mieux répondre au défi interne et pour améliorer notre compétitivité externe.

Tout le monde est conscient que la recherche et l'innovation sont indispensables pour, notamment, sortir de la crise. En ce qui concerne le choix des partenariats, j'ai souligné l'importance du premier thème comme projet pilote qui est destiné à établir la faisabilité du modèle et je pense que ce premier projet pilote est véritablement susceptible d'amener l'adhésion

de ne pas créer de doubles emplois ou de couches de difficultés ou de programmes supplémentaires.

Ce serait contraire à notre objectif de simplification.

Ceci doit être pris en compte dans les synergies entre instruments européens, et notamment entre le programme cadre et les fonds structurels.

Celles ci n'ont pas eu suffisamment accès au programme cadre précédent et c'est donc tout le travail que nous menons sur la simplification et sur l'accès plus aisé au financement et aux conditions cadres pour les petites et moyennes entreprises.